herra forseti ég geri hér grein fyrir ársskýrslu íslandsdeildar öse þingsins fyrir árið tvö þúsund og sjö en þar er gerð grein fyrir starfi öse þingsins á síðasta ári þá er að finna í skýrslunni einnig upplýsingar um þátttöku nefndarmanna í kosningaeftirliti sérstakan kafla um starf háttvirtur þingmaður péturs h blöndal sem síðan árið tvö þúsund og sex hefur gegnt embætti sérlegs fulltrúa forseta öse þingsins í fjárreiðum öse og upplýsingar um þátttöku háttvirts þingmanns valgerðar sverrisdóttur í málþingi um mið asíu sem haldið var sameiginlega af öse þinginu og norðurlandaráði mun ég gera grein fyrir helstu þáttum skýrslunnar og að lokum víkja lítillega að samskiptum öse og öse þingsins fyrst ber þó að nefna að ný öse deild tók við að þeirri sem fyrir var þann þrítugasta og fyrsta maí síðastliðinn í kjölfar kosninga til alþingis en ásamt mér skipa hina nýju íslandsdeild háttvirtur þingmaður pétur h blöndal sem er varaformaður og háttvirtur þingmaður valgerður sverrisdóttir starfsemi öse þingsins sem stofnað var árið nítján hundruð níutíu og tvö hefur færst mikið í aukana undanfarin ár kemur þingið núna reglulega saman þrisvar sinnum á ári til vetrarfundar í upphafi árs ársfundar að sumri og til haustfundar vetrarfundur öse þingsins var haldinn í vín að venju meginhlutverk vetrarfundarins er vinna innan málefnanefnda þingsins sem er liður í undirbúningi fyrir ársfund þar sem skýrslur og ályktanir nefndanna eru teknar til umræðu og afgreiðslu ársfundurinn árið tvö þúsund og sjö var haldinn í kænugarði var það í samræmi við áherslu innan öse þingsins um að reyna að halda atburði á vegum þingsins í auknum mæli í austurhluta evrópu og í mið asíu þá verður næsti ársfundur öse þingsins haldinn í astana í kasakstan á ársfundinum fór fram umræða um skýrslur og afgreiðsla ályktana sem málefnanefndir þingsins höfðu unnið að það árið var almenn sátt um þær allar að einni undanskildri sem fjallaði um framfylgni við skuldbindingar sem aðild að öse kveður á um þar sem sérstaklega var fjallað um stöðu mála í hvíta rússlandi landsdeild hvíta rússlands á öse þinginu var mótfallin því að gerð væri sérstök úttekt á stöðu mála í einstöku aðildarríki slíkt væri ekki í anda jafnræðis og fór landsdeildin fram á það að kaflinn yrði fellur út úr skýrslu nefndarinnar og þar með ályktuninni andmæli landsdeildarinnar voru hins vegar ekki tekin til greina og bent á að ástand mála í hvíta rússlandi væri áhyggjuefni og að öse þinginu bæri ekki síst skylda til að benda á það sem betur mætti fara hjá einstökum aðildarríkjum er þetta dæmi um mikilvægi öse þingsins sem vettvang fyrir opinská skoðanaskipta um mál sem snerta stöðu lýðræðis mannréttinda og öryggis í aðildarlöndunum að umfjöllun um hvíta rússland undanskildri kom samvinna öse þingsins og lýðræðis og mannréttindastofnunar öse um kosningaeftirlit nokkuð til tals en þar á milli hefur ríkt nokkur ágreiningur um verkaskiptingu og hvernig samvinnu stofnana skuli vera háttað engar deilur standa hins vegar um mikilvægi kosningaeftirlits sem hefur verið eitt meginhlutverk bæði öse og öse þingsins frá árinu nítján hundruð níutíu og þrjú né þátttöku þingmanna við kosningaeftirlit sem talin er vera mjög mikilvæg hvort heldur er á vegum öse eða öse þingsins í sambandi við mikilvægi kosningaeftirlits vil ég taka fram að bæði háttvirtur þingmaður pétur h blöndal og valgerður sverrisdóttir tóku þátt í kosningaeftirliti á vegum öse þingsins á árinu pétur fór til kasakstan til að taka þátt í eftirliti með þingkosningunum átjánda ágúst og valgerður til rússlands þar sem kosningar til neðri deildar rússneska þingsins dúmunnar fóru fram annars desember herra forseti haustfundur öse þingsins var síðan haldinn í portoroz í slóveníu þann þrítugasta september og á sama tíma fór fram árleg málefnaráðstefna öse þingsins sem að þessu sinni fjallaði um suðaustur asíu ég vísa ég í ársskýrsluna um frekari upplýsingar varðandi þann fund háttvirtur þingmaður pétur h blöndal sem er varaformaður íslandsdeildarinnar var skipaður í embætti sérlegs fulltrúa forseta öse þingsins í fjárreiðum öse árið tvö þúsund og sex en pétur hafði um árabil verið hvatamaður þess innan öse þingsins að það hefði virkara eftirlit með fjármálum öse í krafti embættis síns átti pétur fjölda funda og skilaði af sér fjórum skýrslum á árinu ber þar hæst heimsókn hans til vettvangsskrifstofu öse í albaníu í sumar þar sem hann kynnti sér starfsemi öse á vettvangi frá fyrstu hendi niðurstaða þeirrar vettvangsheimsóknar var að öse væri almennt að vinna mjög gott og faglegt starf vísa ég aftur í ársskýrsluna um frekari upplýsingar en í sambandi við embætti háttvirtur þingmaður péturs h blöndal hins vegar vil ég bæta því við að í fyrstu má segja að það hafi ekki mætt miklum skilningi af hálfu öse en starf hans felst í því að auka gagnsæi í starfsemi öse og eftirlit með þeim fjármunum sem aðildarríkin veita til stofnunarinnar en líkt og með flestar aðrar alþjóðastofnanir er lýðræðislegt eftirlit með fjárveitingum til öse takmarkað ef eitthvað eftir að framlög aðildarríkjanna hafa verið greidd öse þingið er að eigin mati eini vettvangurinn fyrir slíkt lýðræðislegt eftirlit en ráðherranefnd öse taldi hins vegar að öse þingið hefði hvorki stofnanalega né lagalega stöðu til þess að sinna þessu eftirliti það væri þvert á móti í verkahring hvers þjóðþings fyrir sig að hafa eftirliti með eigin fjárframlögum til stofnunarinnar ég held samt að það megi fullyrða að afstaða öse hafi tekið stakkaskiptum þar sem menn gera sér grein fyrir að aðhald öse þingsins er til þess fallið að auka sýnileika þess mikilvæga starfs sem unnið er á vegum öse og rækta sambandið við þingmenn á öse svæðinu sem auðvitað starfa á þjóðþingum aðildarlandanna þar sem þeir fara með fjárveitingavald áhugi þingmanna á fjármálum öse og þrýstingur þingsins um úrbætur hefur vafalítið einnig átt þátt í því að á undanförnum árum hefur fjárveitingarferli stofnunarinnar verið einfaldað framsetning fjárlaga þess batnað núna síðast með innleiðingu mælikvarða á árangur verkefna og upplýsingagjöf til öse þingsins aukist bendi ég háttvirtum þingmönnum á að lesa skýrsluna til að kynna sér betur það starf sem háttvirtur þingmaður pétur h blöndal hefur innt af hendi fyrir öse þingið herra forseti undanfarin ár hefur öse þingið líkt og aðrar alþjóðastofnanir beint sjónum sínum í auknum mæli til mið asíu eins og lesa má um í skýrslunni ég vil nota tækifærið hér og nefna sérstaklega þátttöku háttvirts þingmanns valgerðar sverrisdóttur sem ásamt háttvirtum þingmanni árna páli árnasyni formanni íslandsdeildar norðurlandaráðs sótti málþing um orku og umhverfismál sem haldið var níunda desember í ósló með þátttöku þingmanna frá löndum mið asíu og norðurlöndunum þar hélt háttvirtur þingmaður valgerður sverrisdóttir erindi um reynslu íslands af því að

málþingið var haldið í sameiningu á vegum öse þingsins og norðurlandaráðs og er liður í átaki öse þingsins þess efnis að auka þátttöku þingmanna frá mið asíu í starfi öse þingsins annars vegar og hins vegar stuðla að auknu svæðisbundnu samstarfi þjóðþinga hinna fimm mið asíulanda að fyrirmynd norðurlandaráðs herra forseti öse þingið er samkunda þar sem þrjú hundruð tuttugu þingmenn koma saman frá fimmtíu og sex löndum í evrópu norður ameríku og mið asíu ég hef ekki áður haft kynni af starfsemi öse þingsins en að mínu mati er um mikilvægan vettvang að ræða til að eiga skoðanaskipti ekki síst fyrir þingmenn sem koma frá löndum sem eru á vegferð í átt til lýðræðis eins og í tilviki hvíta rússlands sem ég vék að hér áðan einnig taka öse þingmenn virkan þátt í kosningaeftirliti og eiga aðkomu að lausn deilna eða svonefndra frosinna átaka á öse svæðinu í ársskýrslunni er einnig vikið að sambandi öse þingsins við öse ólíkt öðrum alþjóðastofnunum þá byggir ráðherraráð og þingmannasamkunda öse ekki á stofnsáttmála heldur samþykkt sem kennd er við helsinki sem var landfræðilega staðsett mitt á milli stórveldanna til austurs og vesturs á tímum kalda stríðsins ég vil nota tækifærið og aðeins koma inn á þá vinnu sem undanfarið hefur farið fram innan öse og snertir stöðu og hagsmuni öse þingsins undanfarið hefur verið unnið að stofnskrá fyrir öse stofnskrá ólíkt stofnsáttmála lýtur að því að skilgreina lagalega stöðu öse sem alþjóðastofnunar og felur meðal annars í sér að skilgreina með skýrum hætti lagalegt umboð öse til að gera lagalega bindandi samninga og réttarstöðu starfsmanna á vettvangi en eins og er þá er staða þeirra í samanburði við starfsmenn annarra alþjóðastofnana eins og sameinuðu þjóðanna óljós þegar kemur að friðhelgi og öðru því sem lýtur að réttindum og skyldum stofnskrá lýtur með öðrum orðum að því að auðvelda stofnuninni að sinna hlutverki sínu í samræmi við það sem kveðið er á um í helsinki sáttmálanum frá nítján hundruð sjötíu og fimm og parísar sáttmálanum frá nítján hundruð níutíu í raun og veru eru þessir tveir sáttmálar ígildi stofnsáttmála þrátt fyrir að vera það ekki formlega í lagalegum skilningi þar sem í þessum tveimur samþykktum er kveðið á um hlutverk og markmið öse og öse þingsins flestir eru því sammála að ekki sé þörf á því að gera stofnsáttmála sem skilgreinir markmið og hlutverk þessara tveggja stofnana að sama skapi eru menn sammála um gildi þess að gera stofnskrá fyrir öse í því sambandi vil ég sérstaklega benda á að í þeirri vinnu hafa verið settar fram tillögur sem gera ráð fyrir að öse þingið sé sjálfstæð stofnun sem framkvæmi hluta af starfsemi öse samkvæmt nánari ákvörðun formanns ráðherranefndar öse í ljósi þess að ekki er talin vera þörf á stofnsáttmála hafa fulltrúar öse þingsins hins vegar óskað eftir því að það sé skilgreint með sama hætti og stofnanir öse eins og til dæmis lýðræðis og mannréttindastofnun öse til að tryggja það að öse þingið geti notið sömu lagalegrar stöðu og öse og stofnanir þess á vettvangi þrátt fyrir að öse og öse þingið séu í raun tvær aðgreindar stofnanir samkvæmt núverandi stofnanauppbyggingu því er hins vegar við að bæta að vinnan við gerð stofnskrár öse stendur í stað eins og er vegna kröfu rússlands um að unnið sé að stofnsáttmála fyrir öse sem ólíkt stofnskrá hefur það að markmiði að skilgreina markmið og hlutverk öse eins og fyrr segir hugmynd rússa hefur mætt andstöðu vestrænna aðildarlanda öse sem þykir helsinki sáttmálinn frá nítján hundruð sjötíu og fimm og parísar sáttmálinn frá nítján hundruð níutíu þjóna sama tilgangi og stofnsáttmáli eins og fyrr segir andstaðan mótast af því að vestræn ríki líta svo á að rússland sé með þessum hætti að reyna að takmarka núverandi svigrúm öse til starfa á sviði öryggis og friðarmála mannréttinda og lýðræðis einkum á þeim svæðum sem rússneskir ráðamenn hafa hefðbundið talið tilheyra sínu áhrifasvæði það er austurhluta evrópu í kákasuslýðveldunum og mið asíu en ríki þar hafa notið samstarfsins við öse í ríkum mæli á síðustu árum og ljóst er að mun meiri pólitísk vigt hefur verið og verður lögð í að aðstoða ríkin í þessum heimshlutum hæstvirtur forseti að lokum vil ég færa háttvirtur þingmaður pétri h blöndal og valgerði sverrisdóttur og ritara íslandsdeildar öse þingsins magneu marinósdóttur ánægjulegt og gott samstarf á liðnu ári